Azok számára, akik a mondandóm Tavares jelentésre adott részletes válaszait hiányolták, szeretném elmondani, hogy az elnöknek átadtunk egy memorandumot, amit a magyar kormány készített, és ezt a memorandumot az én beszédem

Swoboda képviselő úrnak szeretném elmondani, hogy Magyarországon a beruházások folyamatosan növekednek, az osztrák beruházások is, meg a német beruházások is.

Ön arról beszél, hogy vannak, akiknek nem tetszik a magyar gazdaságpolitika.

Magyarország továbbra is adóztatni fogja a bankokat és ősszel is tovább fogjuk csökkenteni a rezsiköltséget Magyarországon a gáz és a villany árát is állami, kormányzati eszközökkel akkor is, ha ez a bankoknak és a nagy nemzetközi cégeknek nem tetszik.

Ami a demokráciából nekem adott leckét illeti, csak mindenkit arra szeretnék emlékeztetni, hogy 1990 et követően szabad választásokon jómagam és a közösség, amelyet vezetek nyert is, meg vesztett is választást, ezért engedjék meg, hogy a mi politikai közösségünk nevében elmondjam, hogy nem szorulunk kioktatásra a demokrácia természetét illetően. Ami a zsidó felekezettel kapcsolatos megjegyzést illeti, mélyen tisztelt frakcióvezető úr, szeretném fölhívni az Ön figyelmét egy fontos körülményre. Magyarországon az antiszemita csoportosulások és a radikális antiszemita csoportosulások támadásának középpontjában én állok. Én állok, mint a zsidó közösség védelmezője, ezért első helyen minden honlapon, minden blogon, minden antiszemita fórumon engem támadnak, és csak utána a zsidó honfitársainkat. Ez egy olyan fontos körülmény, amire szeretném fölhívni az Ön figyelmét. Ami a szabadság korlátozását illeti, tisztelt hölgyeim és uraim, úgy látom, vannak, akik nem ismerik egész pontosan a magyar nemzetet és a magyar emberek jellemét. A szabadságot korlátozni Magyarországon még a szovjeteknek sem sikerült, meg a kommunistáknak sem, és az első adandó alkalommal elzavartuk őket. Ezért arról beszélni, hogy valaki tudná korlátozni a magyar emberek szabadságát az a magyar nemzet félreismeréséről tanúskodik. Elhangzott egy hozzászólás, amely ha jól emlékszem úgy hangzott, hogy LMBT csoportok, ha jól értem, a homoszexuálisok jogait érintheti. Én szeretnék nagyon világosan beszélni. Magyarországon egyértelmű alkotmányos szabályozásunk van. A házasság és a család azt jelenti, hogy férfi és nő, és mindegyikből egy. Egy férfi, egy nő. Ez senki ellen nem irányul.

Vitatkozhatunk arról, hogy ezt a tradíciót fönt kell e tartani, de egy dolgot, kérem, Önök is fogadjanak el.

2000 év a zsidó kultúrában és 2000 év a kereszténységben, és ezt a tradíciót egész egyszerűen szeretnénk fönntartani, és nem értem, hogy miért gondolja bármely európai parlamenti képviselő, hogy ennek a tradíciónak a fönntartásához való jogunkat korlátozhatja Magyarországon. A magyar alkotmány senkit nem bánt, de világosan fogalmaz. Tisztelt hölgyeim és uraim! Többen idézték a Velencei Bizottság jelentését. Szeretném Önöket emlékeztetni arra, hogy a Velencei Bizottság az Európa Tanács szakértői testülete. Az Európa Tanács elfogadott több határozatot. Idézek a Magyarországról szóló határozatból, az Európa Tanács határozatából. Így hangzik a 2010 es választások eredményeként egy pártkoalíció kétharmados többséget szerzett a Parlamentben, ami összhangban az európai normákkal megfelelő legitimitást biztosít az alkotmány megváltoztatásához. Idézek egy másik határozatot az Európa Tanács döntései közül. Következőképpen hangzik a magyar parlament először a demokratikus és szabad Magyarország történetében demokratikus eljárással, intenzív parlamenti vita révén, és a magyar civil társadalom hozzájárulásával módosította az egypárti alkotmányt, egy új és modern alaptörvényt hozott létre. Végül magától a Velencei Bizottságtól idézem a következő mondatot az országgyűlési képviselők választását 2014 től kezdődően módosító törvény jó alapot nyújt a valódi és demokratikus választások lebonyolításához. Ezért tisztelt magyar ellenzéki képviselők, méltatlannak érzem, hogy a Magyarországon működő pártok baloldal és jobboldal között folyó vitáit itt kell folytatni az Európai Parlamentben.

de sejtem, hogy ez nem így van. Ehhez mindazok a hibák is kellettek, amiket Önök követtek el. Miért hozzák elő újra ezt a vitát, amikor ezt már egyszer a magyar választók eldöntötték. Tisztelt hölgyeim és uraim! Volt egy érdekes vita, ami arról szólt, hogy az Európai Parlament és a Szovjetunió között milyen összefüggés áll fönn. Ez egy érdekes kérdés. Brüsszel és Moszkva összehasonlítása. Kétségkívül a Szovjetunió időszakában én nem mondhattam volna el a véleményemet Moszkvában, tisztelt elnök úr. Ha mégis valamilyen szerencse folytán elmondhattam volna, nem hiszem, hogy hazaengedtek volna, ezért föltehető, hogy a két entitás között nem lehet egyenlőségjelet tenni. Azonban mégis van itt valami, amit szóba szeretnék hozni az árnyalt megközelítésben is. Mi jól emlékszünk arra, amikor a magyar szabadság dolgának eldöntését és Magyarország sorsának eldöntését nem hagyták a magyarokra. És mi pontosan tudtuk, hogy saját magunktól úgy ahogyan Önök teszik ezt itt valahol mások akartak megvédeni bennünket. Nem kell megvédeni a magyarokat saját maguktól. Ez egy szabadságszerető és demokratikus nép, amely dönteni tud a saját sorsáról, csak engedjék, hogy dönthessen! Tisztelt hölgyeim és uraim! Mindezeket összefoglalva azt kell mondanom, hogy a jelentés, amit Önök tárgyalnak az én hazámmal szemben igazságtalan, mélyen sértő. Szerzője és akik el fogják fogadni visszaélnek a hatalmukkal, kettős mércét alkalmaznak a hazámmal szemben, ezért természetesen nem látom okát annak, hogy megváltoztassam a vita elején kifejtett véleményemet. Természetesen, amikor egy Parlament elfogad egy határozatot, akkor azt mindig pártalapon teszi, tehát legitim módon teszi. Nem áll módomban és jogomban sem megkérdőjelezni a holnap itt megszülető parlamenti határozat legitimitását, de minden parlamenti politikai határozat természetéhez tartozik, hogy pártos. Ez egy erősen balpártos határozat lesz, ezért elfogult, és a parlamenti határozatok tekintetében a helyzet úgy áll, hogy itt bizony a vádló és a bíró ugyanaz lesz. Akik megvádolnak bennünket, azok fognak holnap többséget szavazni egy bennünket elítélő határozatnak, ezért nem áll módomban Magyarország nevében ezt a határozatot elfogadni. Sokan mondják, hogy ők a mi barátaink, csak ellenünk fognak szavazni. Azt mondják, hogy a barátoknak az a dolguk, hogy elmondják a kritikájukat a másik barátnak, és elnök úr, kérem, ebben sok igazság van. És ha Önök elmondanák a kritikáikat, azt én megköszönném, de Önök nem elmondják a kritikáikat. Ebben a jelentésben javaslatot tesznek arra, hogy Magyarországot politikai gyámság alá vonják, és én sohasem fogadhatom el, hogy Önök a hazámat politikai gyámság alá akarják vonni. Magyarország egy szabad ország, ezért a jelentést nem fogadjuk el.